Die Achtung europäischer Werte ist eine rechtliche Verpflichtung für alle EU Mitgliedstaaten, und zwar nicht nur, wenn sie EU Recht umsetzen, sondern immer. Oft werden diese Werte jedoch missachtet, teilweise systematisch. Fehlende Unabhängigkeit der Justiz, der Medien, unzureichende Rechte für die parlamentarische Opposition, Hetze gegen oder Ausgrenzung von Minderheiten sind da nur einige Beispiele. Wir als Europäer dürfen nicht danebenstehen und nur zuschauen, wenn fundamentale Werte derart missachtet werden. Mehrfach hat das Europäische Parlament daher einen unabhängigen Expertenausschuss zur Überwachung der Grundrechte in allen EU Staaten gefordert, der frei von politischer Einflussnahme agieren kann. Weder Rat noch Kommission konnten bisher überzeugende Konzepte vorlegen. Die kürzlich beschlossenen jährlichen Mittagessen der Mitgliedstaaten zu Fragen der Rechtsstaatlichkeit sind sicher ein guter Anfang, reichen aber nicht aus und sind vor allem keine politisch neutrale und regelmäßige Überprüfung aller Mitgliedstaaten. Auch der von der Kommission vorgestellte Rahmen zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit scheint bisher nur auf dem Papier zu stehen. Das Europäische Parlament sollte regelmäßig über ergriffene Maßnahmen informiert werden. Geschehen ist das bisher nicht, entweder weil nichts stattgefunden hat oder das Parlament nicht informiert wird. Ich fasse zusammen Nach all den Grundrechtsdebatten der letzten Jahre nähern sich Rat und Kommission jetzt mit Trippelschritten dem Problem an. Okay, aber es reicht nicht. Wir brauchen die Bereitschaft aller Mitgliedstaaten und der Kommission, systematische Grundrechtsverletzungen offen zu benennen und, wenn nötig, mit Sanktionen zu belegen. Das ist unsere Verantwortung als Vertreter einer Union der Werte.